Ihnen, Hohe Beauftragte und Vizepräsidentin, danke ich für Ihre Arbeit und das, was Sie zum Schluss gesagt haben. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen, die an der Vorbereitung dieses Berichts in einem langen Prozess mitgewirkt haben, wie auch den Mitarbeitern.

Ich glaube, wir alle miteinander, unsere Nationalstaaten müssen begreifen, dass in unserer globalen Ordnung keines unserer Länder, auch nicht die sogenannten Großen dieser Welt, noch irgendetwas durchsetzen können.

zusammen schaffen wir mehr als allein. Ich glaube, das ist genau der Punkt, um den es geht, um europäische Außen und Sicherheitspolitik zu betreiben.